Estamos en pleno desarrollo de actualización del mercado del comercio de emisiones y en el establecimiento de una economía circular que minimice los residuos y optimice las primeras materias, y debemos hacer más. De poco servirá que tengamos un acuerdo si, al final, no se acaba cumpliendo o si los principales actores no se acaban implicando, favoreciendo una situación de externalizaciones de la industria europea que acabe manteniendo el mismo número de emisiones y, por lo tanto, no haya ningún avance en la parte ambiental, y por otro lado, de rebote, tengamos un grave impacto negativo en la parte social y económica en Europa.